In dieser neuen Form darf was vorher nicht möglich war Aroma zugesetzt werden aus anderen Früchten, aus einer anderen Charge, einem Fruchtsaft, der, so muss man es vielleicht dann annehmen, aus weniger süßen Früchten hergestellt würde. Das steht nicht hinten drauf. Wie verbinden Sie das mit Ihrer Meinung der besseren Information des Verbrauchers?